Instrumentele financiare inovatoare au o deosebită importanță în perioada actuală pentru relansarea economică și atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene. Regret însă că acestea au un domeniu de aplicare încă nedefinit în mare măsură, ce poate suferi modificări rapide, dar și că, în practică, se limitează la proiecte cu rentabilitate pe termen scurt și mediu. De aceea, susțin ca instrumentele financiare inovatoare să fie utilizate pentru a genera o creștere economică inteligentă și durabilă. Astfel, trebuie încurajat parteneriatul public privat, în special prin intermediul IMM urilor, care trebuie sprijinite în mod continuu spre cercetare și inovare, prin variate instrumente de participare financiară. Totodată, pentru a facilita accesul cât mai multor investitori la aceste noi instrumente și a le încuraja implicarea, trebuie organizate ample campanii de informare la nivelul întregii Uniuni Europene.